Weet u wat het probleem is van deze Europese Unie?

Dat zien we nu al jaren en toch blijven we hiermee doorgaan.